Madame la Présidente, je salue le rapport de Mme Schaake, qui demande, à juste titre, que l'Union européenne adopte le plus rapidement possible une stratégie concernant la liberté de la presse et des médias dans le cadre de la politique extérieure. Il s'agit d'assurer la cohérence et l'efficacité de nos politiques, particulièrement quand un pays partenaire commence à promulguer des lois restreignant la liberté d'expression. Les exemples sont nombreux de pays adoptant des lois liberticides.

Depuis le massacre des civils à Zhanaozen, en 2011, ce pays connaît une répression constante de la société civile, des groupes d'opposition et, surtout, de la presse et des médias.